Monsieur le Président, Messieurs les Présidents du Conseil et de la Commission, je vous remercie de me donner l'occasion de dire pourquoi je crois fermement, au nom du groupe PPE, que José Manuel Barroso et son collège de commissaires, assistés de collaborateurs de la Commission, seront à la hauteur des enjeux. L'Europe est née d'une crise mondiale et, pour la première fois depuis 60 ans, elle affronte une nouvelle crise globale d'un autre type mais, sans nul doute, grave et dangereuse. Elle est en train de la surmonter, même si nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. L'euro a joué son rôle de bouclier monétaire, on ne dira jamais assez ce qu'on lui doit les stabilisateurs automatiques, ces fameux mécanismes de solidarité, que l'on a trop...

On les a trop souvent considérés comme un boulet pesant sur nos économies et ils ont été pour beaucoup dans la solidité du modèle européen, un modèle qui attire, qui est copié, et auquel nos concitoyens sont justement attachés, mais un modèle remis en cause par de nouveaux défis. Le monde est devenu multipolaire, mais pas comme on le rêvait idéaliste, pacifié et multilatéral. Non, c'est bien d'une compétition qu'il s'agit, d'une lutte certes pacifique, mais farouche pour imposer son modèle aux autres. Face à cet enjeu, l'Union, qui dispose de tant d'atouts, ne doit pas les gâcher. Elle doit rester elle même, championne de l'ouverture aux idées et aux hommes, pionnière de la lutte contre le réchauffement climatique, mais elle doit aussi s'armer pour la compétition. C'est, je le sais, ce à quoi la nouvelle Commission va s'atteler avec nous. Nous connaissons tous les faiblesses de l'Europe démographie, insuffisance des dépenses d'avenir, défis industriels, déficit public, faible gouvernance économique. Raison de plus pour valoriser nos atouts euro et politique monétaire, prouesses technologiques, fleurons de l'industrie, potentiel agricole pour assurer la sécurité alimentaire de nos 500 millions de concitoyens. Pour cela, j'attends de la Commission qu'elle fasse preuve d'imagination et de leadership dans les législations européennes que nous serons amenés à adopter. J'attends d'elle qu'elle défende les intérêts européens, qu'elle exige la réciprocité de la part de nos partenaires et qu'elle n'hésite pas à recourir aux moyens légaux à sa disposition en cas de manquements. Mesdames et Messieurs les commissaires, il vous appartient, avec nous, avec le Conseil, d'achever le marché intérieur.

Les États membres ne peuvent plus faire comme si ces deux domaines étaient des compétences réservées et intouchables, hors de portée de l'action commune. Mais il faut, dans le même temps, redoubler de force sur les défis extérieurs sécurité et défense, mais aussi normes commerciales, technologiques ou industrielles, et normes environnementales. L'Europe doit assurer la défense de ses valeurs, la paix et la prospérité de ses concitoyens. L'Europe doit être un acteur global et pas seulement un simple espace de prospérité et de droit. Elle ne doit pas se priver elle même des outils de sa puissance. Le groupe PPE attend de la Commission un travail efficace sur tous ces fronts à la fois. Si elle le fait et je n'ai pas de raison d'en douter elle trouvera toujours le groupe PPE à ses côtés. Monsieur le Président Barroso, le groupe PPE vous fait confiance, il vous invite à l'audace, à la réforme.